Örülök, hogy a mai határozattal sikerült közösen áttörnünk a szenvedő emberekkel, köztük a keresztényekkel szembeni közöny falát itt, a Parlamentben. A mai határozat egyik kezdeményezőjeként közös sikerként élem meg, hogy a politikai pártok feletti üggyé tettük a Burkina Fasó i szükséget szenvedő emberek megsegítését.

A vallásközi béke szétzilálása, a társadalom és az ország káoszba döntése. Saját országom, Magyarország ezúttal is helyszínen keresi a megoldás lehetőségét. Az elmúlt napokban Azbej Tristan, a Hungary Helps programért felelős államtitkár az életveszélyes biztonsági helyzet ellenére a menekültválság enyhítéséről tárgyalt Burkina Fasóban. Az államtitkár beszámolt arról, hogy a helyi keresztény egyházak terrorfenyegetés árnyékában oroszlánrészt vállalnak a mindenkit érintő csaknem hatszázezer belső menekült ellátásában. A mai határozat különösen értékes eleme, hogy elismeri a vallási hátterű segélyszervezetek önfeláldozó munkáját. Az Európai Unió Burkina Faso legnagyobb fejlesztési támogatója.